Voorzitter, rijden op elektriciteit en waterstof, dat heeft de toekomst. En om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, moeten we wel over op alternatieve brandstoffen. Daarbij hoort een ambitieus beleid voor de uitrol van de infrastructuur van deze brandstoffen. Actie op Europees niveau is cruciaal.

Laten we de consument eens centraal stellen. De consument met een elektrische auto mag niet stil komen te staan op zijn weg door heel Europa. Informatie over de beschikbaarheid van laadpalen moet betrouwbaar zijn. Informatie over de kosten moet beschikbaar en transparant zijn. En de betaling, als men gaat laden, als men brandstoffen gebruikt, moet gemakkelijk gaan verlopen. Ik roep de lidstaten op, ik roep de Commissie op, ik roep de industrie op om met veel meer ambitie de uitrol van infrastructuur voor die alternatieve brandstoffen ter hand te nemen.